Narazit tam mohou nejen na youtuberku Natalii Trybusovou, která se snaží chybějící sexuální výchovu ve školách suplovat, ale i na velké množství pochybných a nebezpečných zdrojů. V polském Sejmu leží kontroverzní zákon, který počítá s trestem tří až pěti let vězení za výuku sexuální výchovy. Podle autorů normy představuje sexuální výchova pro mládež ohrožení. Odpůrci legislativy zase považují za nebezpečné o tématu mlčet. Internetová kampaň sexedPL chce ukázat mladým lidem, že o sexu se má a musí mluvit. Její autorka, známá topmodelka Anja Rubiková, napsala o sexu, jeho radostech, ale hlavně o rizicích knihu zamýšlenou jako učebnici. Její kniha se teď ale může dostat na černou listinu. Autoři normy považují výuku na školách snad i za šíření pedofilie. Já se tedy ptám, ví vůbec autoři zákona, co to pedofilie je? Podle mě nikoliv. V moderní době je sexuální výchova standardem v rozvrhu vyučovacích hodin. Sexuální výchova by měla v osnovách škol naopak posílit, nikoliv být zakazována. Správnou sexuální výchovou přece můžeme a chceme snížit riziko šíření pohlavních nemocí, nechtěných těhotenství a možná i množství rozvodů. Bohužel, Polsko jde opačným směrem a my, Evropský parlament, bychom měli dát vědět všem odvážlivcům v Polsku, lékařům, učitelům, kteří šíří osvětu v oblasti sexuální výchovy, že za nimi stojíme.